Podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. gospod poslanec, odgovor bo vendarle malce drugačen, kot na hearingu, čeprav, za ta vaš primer pa vem in jaz sem popolnoma prepričan, seveda, da ni osamljen primer v Sloveniji, tako kot ugotavljate. Čeprav je res, da v zadnjih dveh letih in pol, odkar velja zdaj najnovejši Zakon o javnem naročanju, to je tako imenovani ZJN tri, na samo Ministrstvo za javno upravo s strani občin ali pa drugih naročnikov, ni prišlo, kdo ve koliko takih drastičnih kritik na račun ureditev, ki jih prinaša Zakon o javnem naročanju, je pa ta primer, ki ga omenjate, seveda, priča o tem, da še zdaleč se ne moremo slepiti, da takih problemov na na terenu ni. Seveda, rekel pa bi, pa nočem podučevati tistih, ki pripravljajo razpise in oziroma naročnikov, kako naj se tega lotevajo, je pa res, da marsikaj od tega, kar ste našteli v vašem primeru, bi se vendarle z izjem s kvalitetnim javnim razpisom dalo preprečiti, marsičemu bi se dalo izogniti. Problem je v tem, da naročniki ako gre za tri-, štiri- ali večmilijonske investicije, varčujejo pravzaprav tam, kjer jih stane najmanj v primerjavi z velikostjo investicije. Torej, na primer pri javnem razpisu je že prav, da se javni razpis, da se javnega razpisa res lotijo strokovno podkovane osebe in v tem primeru bi se dalo na primer že doseči, da bi podjetje, ki se bo prijavilo na razpis, imelo določene reference. Da se v razpisu zahtevati, da določena dela podjetje, ki bo kasneje na razpisu dobilo posel, naredi samo, da ima za to ustrezno mehanizacijo, da ima da ima tudi delavce in še bi se dalo tukaj naštevati, kaj vse bi se z razpisom v tem primeru že dalo urediti. Ampak vaše vprašanje načenja širši problem javnega naročanja. In sicer nekaj, jaz bi rekel ene tri, štiri temeljne točke, ki so se skristalizirale že, ko se je prej tremi leti v Državnem zboru sprejemal Zakon o javnem naročanju, tako imenovani ZJN tri, ko se je vnela precej žolčna razprava, tako v strokovni javnosti kot tudi v politiki, opozarjala pa je tako na probleme plačevanja podizvajalcev. Ki so sedaj ... To področje je sedaj urejeno nekoliko drugače in seveda bo treba preveriti, ali je to področje zdaj urejeno prav. Evropska direktiva, dve evropski direktivi od posameznih držav članic nista zahtevali, da ne smejo v zakon vnesti obveznega plačevanja podizvajalcev. To je en problem. Potem problem najnižje cene, problem dampinških cen in seveda problem teh tako imenovanih inženiring firm. Jaz sem se nedavno srečal z vodstvom Obrtno-podjet() podjetniške zbornice in na marsikaj od tega, o čemer govori vaše vprašanje, so me predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice opozorili. In mi se nameravamo zelo resno lotiti tega problema. Dve leti in pol je obdobje, ko se v praksi že pokažejo pri izvajanju določenega zakona anomalije oziroma škodljive posledice. V tem primeru jih bomo seveda preverili skozi eno razpravo, ki bo zajemala tako, bi rekel, gospodarstvo kot tudi politiko in lokalne skupnosti. In v smislu dobre zakonodaje v tej državi bomo pač zakon, če se bo tako pokazalo, popravili. Nimamo pa zdaj v tem trenutku na ministrstvu, bom rekel, podrobnejših podatkov o tem, kakšnih razsežnosti so ti problemi, o katerih govorite, spoštovani gospod poslanec, in kakšno škodo je posledično, so te ureditve posledično gospodarstvu ali pa lokalnim skupnostim oziroma naročnikom že naredile.